Politika pre horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti by mala byť komplexná, integrovaná a vyvážená a mala by obsahovať uznanie odlišnosti oblastí a k tomu zodpovedajúce právo na špecifický spôsob rozvoja v prostredí miestnej, regionálnej či národnej legislatívy priznanie nevýhod, ktoré znášajú obyvatelia, miestne samosprávy a podnikatelia a definovanie špecializovaných aktivít pre zachovanie tradičných spôsobov zamestnanosti, podporenie viacročných komplexných programov orientovaných na valorizáciu spôsobilosti tradičnej výroby, podporenie diverzifikácie ekonomických aktivít obyvateľstva rozvojom kapacít pre návštevnosť či turistiku ako doplnku k tradičným spôsobom živobytia, udržovanie a zlepšovanie dostupnosti vybavenia služieb a technickej infraštruktúry, realizovanie opatrení proti odchodu mladých ľudí, zachovanie osobitnej identity a kultúrnych hodnôt špecifických pre každú homogénnu oblasť, no a samozrejme, nie nakoniec, aj ochranu biologickej a ekologickej rovnováhy.